Mam tylko nadzieję, że w przyszłości satelity będą wynoszone na orbitę okołoziemską autonomicznie. Komplementuję tę część sprawozdania, która odnosi się również do współpracy transatlantyckiej.